Señor Presidente, voy a centrar mi intervención en dos informes cuya tramitación y resultado final son un ejemplo de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Me refiero al plan de la población de la anchoa y al uso de las especies exóticas en acuicultura. En relación con la anchoa, ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas, se lleva debatiendo el tema desde hace más de un año y, desgraciadamente, se ha convertido en un debate en torno a los poderes que el Tratado de Lisboa atribuye al Parlamento Europeo y a la base jurídica de la propuesta de la Comisión Europea, y no en un debate sobre qué es mejor para los pescadores, qué es mejor para las industrias o para las pesquerías. Un debate largo y estéril cuya víctima es el sector, que observa con asombro cómo, mientras nos perdemos en discusiones, el tan esperado plan de gestión sigue sin salir adelante con el riesgo de no ver la luz en el futuro. Los profesionales de la anchoa se quejan, con razón, de las trabas administrativas que está afrontando este plan, tan necesario para evitar en el futuro nuevas interrupciones en la actividad de esta pesquería. Sinceramente creo que, en el contexto de toda esta incertidumbre, hoy en el Parlamento Europeo, la Comisión debería tratar de transmitir una señal positiva al sector. Por el contrario, si hablamos del uso de especies exóticas, el acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo en primera lectura es una buena transacción. Hemos sido capaces de ponernos de acuerdo la Comisión, el Consejo y el Parlamento con rapidez, sin grandes controversias, ni jurídicas ni de fondo. El acuerdo no solo establece una definición rigurosa de instalaciones acuícolas cerradas, sino que también logra una mayor claridad jurídica para las empresas del sector y lo que es más importante se elimina parte de la burocracia de la que los ciudadanos ya están hartos. Soy un convencido de que los trámites administrativos hay que reducirlos al mínimo indispensable. Los ciudadanos europeos tienen que soportar un exceso de burocracia que dificulta enormemente el inicio o el ejercicio de cualquier actividad. Por ello, informes como el de hoy, que eliminan trámites administrativos, no solo son una buena noticia para el sector de la acuicultura, sino que deberían ser una constante en nuestra forma de actuar.